Voorzitter, mijnheer de commissaris, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, luidt een bekend gezegde en na een wat twijfelende openingsdans met onze partners in Noord Afrika en het Midden Oosten, delen we met onze partners in die regio in ieder geval dezelfde dansvloer en wordt er hier en daar zelfs volop geswingd.

Behalve bij Polen en Zweden bestaat er onder de lidstaten weinig echte politieke wil en interesse om de relaties tussen de EU en onze oostelijke partners een boost te geven. Dat is kortzichtig omdat we juist gebaat zijn bij stabiele buren, alleen al vanwege onze afhankelijkheid van energie uit die regio. De conceptverklaring van de Top bevestigt dit beeld. Daarom vraag ik mevrouw Ashton, commissaris Füle en alle lidstaten om meer initiatief te tonen om de politieke dialoog nu echt te gaan verdiepen. De EU moet daarbij niet optreden als dansleraar, maar als een flexibele en goed aanvoelende partner. Het showproces in de Oekraïne en het blijven oppakken van activisten in Wit Rusland en Azerbeidzjan baren mij grote zorgen. Daarom is het juist nu van belang dat we onze hand uitreiken en de dansvloer in het oosten met flair en ambitie betreden. Diepere economische samenwerking en gemakkelijker reizen voor ons en onze partners daar is dat wat nodig is. Natuurlijk zijn er condities, maar elkaar de dans blijven afhouden, daar zal niemand beter van worden. Ik dank mevrouw Ashton voor haar bereidheid om de dialoog met progressieve maatschappelijke bewegingen zoals de Publieke Kamer in Azerbeidzjan te intensifiëren. Ook in de oostelijke regio veranderen de verhoudingen. Naast Rusland betreedt Turkije het toneel. Nieuwe danspartners voelen misschien ongemakkelijk aan, maar een duidelijke visie en commitment is wat we nodig hebben. Twee weken geleden mochten we hier in Straatsburg óns eerste bal beleven met collega's uit de vijf oostelijke partnerlanden Euronest. Wit Rusland was nog even niet uitgenodigd. Ook al kwamen we niet tot een verklaring waar iedereen achter kon staan, toch geloof ik in het proces en ben ervan overtuigd dat door te blijven oefenen en vooral naar elkaar te luisteren ook hier iets moois kan ontstaan.